Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Frau Haidar hat mir von ihren drei Kindern berichtet ein Mädchen von zwölf, ein Junge von elf und ein Mädchen von acht Jahren die in Kanada auf ihren Vater warten. Frau Haidar hat mir gesagt, dass Herr Badawi jedes Mal, wenn er mit ihr telefoniert, eine Frage stellt Vergessen mich die Kinder nicht? Ich glaube, wir alle können nachvollziehen, was das für einen Vater bedeutet, aber auch für eine Mutter, die unter diesen Umständen mit ihrem Mann telefonieren muss, der diese Frage stellt. Sie hat mir gesagt Nein, das sage ich ihm jedes Mal, die Kinder vergessen dich nicht.

Unsere Zeremonie heute war ein Beitrag dazu, dass auch die Kinder wissen Der Vater ist nicht vergessen. Wir kämpfen für ihn. Und Ihnen, Frau Haidar, möchte ich sagen Ich glaube, jeder hier in diesem Raum bewundert Ihren großen Mut.